Quizás, no en forma de una resolución de urgencia. Quizás, en forma de una carta que pudiéramos firmar diferentes diputados y diputadas mostrando nuestra preocupación y mostrando la petición que hacíamos o que deberíamos hacer y que seguimos teniendo que hacer al Presidente venezolano para que se cumplan las garantías judiciales de cualquier proceso, también en el caso de la jueza Afiuni. Esta fue la intención, y con esa intención ha presentado también nuestro grupo una propuesta de resolución en la que hemos planteado algunos puntos coincidentes con algunas de las opiniones que se han expresado y que creo que es importante recordar. Sin embargo, lo que nos hemos encontrado en este proceso es que, más que una resolución sobre un caso específico de violación de los derechos humanos, o la situación particular que vive la jueza en estos momentos, ha habido más bien un alegato desde el punto de vista de la oposición venezolana. A nadie se le escapa que tenemos unas elecciones dentro de muy poco. Y a nadie se le escapa que esta resolución va a ser utilizada políticamente, ¡políticamente!, en Venezuela. Yo tengo muy claras mis no afinidades o simpatías políticas hacia el señor Chávez. Totalmente. Pero tampoco quiero que este Parlamento sea utilizado para hacer campaña para la oposición, que, en estos momentos, está utilizando un caso particular para desprestigiar toda una política, con la que se puede estar más o menos de acuerdo, pero que, en todo caso, se tiene que debatir políticamente. Y este no es, precisamente, el debate que estamos teniendo hoy, que hubiera tenido que tener lugar en otro contexto, pero no hoy, ni aquí, ni ahora.